Da muss man konsequent bleiben.

Ist es nicht so, dass dadurch, dass wir jetzt nicht abstimmen, wir eigentlich genau diesem Terror in die Hände spielen, weil wir ein wichtiges Thema rund um Todesstrafe, ordentliches Gerichtsverfahren vernachlässigen und stattdessen da nachgeben?